Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In Syrien gelten nach wie vor die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1963. Die Meinungs Presse und Versammlungsfreiheit sind in Syrien dadurch sehr stark eingeschränkt.

Im Oktober 2009 wurde der Achtzigjährige erneut verhaftet und von einem Militärgericht zu einer Haftstrafe verurteilt. Die EU muss im Dialog mit Drittstaaten eindringlich dazu beitragen, dass die Verfolgung und Repression von politischen Aktivisten und deren Familienangehörigen beendet wird.